che mi pare vada in direzione esattamente contraria, se è vero quello che è vero, che lui dichiara Adesso non è sicuramente il momento giusto di lavorare a una maggiore integrazione dell'Eurozona. Il primo compito sempre Schäuble letteralmente è di evitare di risvegliare nuovamente aspettative che non possano essere soddisfatte. Non è ora il momento delle visioni. La situazione è così seria che dobbiamo smettere di fare i soliti giochetti europei di Bruxelles.

Sono contento che l'Alto rappresentante si compiaccia di questo euroentusiasmo, magari in Albania o in qualche altro paese dei Balcani. Ma purtroppo, fra i paesi fondatori, i popoli che rappresentano l'Europa di sempre, l'Europa delle origini, l'Europa che aveva veramente la visione originaria di quello che doveva essere l'Unione europea, i sentimenti sono completamente diversi.